Monsieur le Président, pour le dire très clairement, nous sommes encore à des années lumière d'une armée européenne. Ma génération, en tout cas, n'assistera plus à la naissance d'une armée de l'Union européenne. Pour que cette idée se réalise, de nombreux obstacles de toute nature vont devoir être éliminés. Ces obstacles sont de nature unitaire, économique et technologique, tout le monde en convient. La segmentation dans la production d'équipements militaires reste une source de confusion et de gaspillage inacceptable, particulièrement en cette période de vaches maigres budgétaires. Il en résulte la duplication et l'augmentation des coûts de production de l'armement dues à l'incapacité de la mise en commun des moyens de recherche et d'innovation.

Nous voyons l'armée européenne, une industrie européenne de l'armement restructurée, privilégiant la mise en commun de nos moyens respectifs, tout au plus poindre à l'horizon. Pour ce qui est de l'horizon en question, De Gaulle l'avait défini de façon originale, en nous rappelant que l'horizon est une ligne qui recule au fur et à mesure que l'on avance.

L'acquisition par deux ou plusieurs États membres d'équipements figurant dans le catalogue des capacités, des programmes d'entraînement impliquant des unités de plusieurs États membres sont, certes, des pas importants dans la bonne direction en vue d'améliorer l'interopérabilité de nos forces armées.

Il ne sert à rien de montrer du doigt l'insuffisance de moyens et de capacités si, à la base, les désaccords entre États membres apparaissent dès que le problème d'une intervention se pose. Dans le cas du Mali, par exemple, l'Union européenne a réussi à démontrer qu'elle n'avait même pas la volonté politique d'engager les moyens dont elle dispose d'ores et déjà.